frú forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um að fordæma mannréttindabrot og hvetja bandarísk yfirvöld til að loka fangabúðunum í guantanamo á kúbu tillögugreinin hljóðar svo með leyfi forseta alþingi fordæmir ólöglega og ómannúðlega meðferð á föngum í búðum bandaríkjamanna við guantanamo flóa á kúbu og felur ríkisstjórninni að beita sér fyrir því á alþjóðavettvangi að þeim verði lokað segja má frú forseti að þessi tillaga sé svipuð og flutt var hér á fyrra ári en þó skal ítrekað að þingmenn til þess að láta í sér heyra vegna mannréttindabrota við guantanamo og er þess getið einnig hér í greinargerðinni en hinn ellefta janúar síðastliðinn voru liðin nákvæmlega sex ár frá því að fyrstu fangarnir sem handteknir voru í tengslum við árásirnar á bandaríkin ellefta september tvö þúsund og eins og stríðsátökin í afganistan voru fluttir í hið illræmda fangelsi í herstöð bandaríkjamanna við guantanamo flóa á kúbu á þeim tímamótum hafa á sjöunda hundrað fangar af um það bil fjörutíu þjóðernum meira að segja allt niður í þrettán ára börn verið þar í haldi grunaðir um að vera annaðhvort hermenn talibana eða liðsmenn al halda samtakanna langflestir fanganna hafa verið teknir höndum af bandaríkjaher eða af norðurbandalaginu í afganistan en sumir í pakistan gambíu og jafnvel í bosníu en yfirlýst markmið bandaríkjastjórnar með því að vista þessa óvini sína sem þeir kalla í guantanamo á kúbu er einmitt að geta þar yfirheyrt meinta hryðjuverkamenn eða hermenn með hugsanleg tengsl við alþjóðleg samtök sem ógni bandaríkjamönnum á landsvæði sem væri utan við lög og rétt í bandaríkjunum sjálfum bandarísk stjórnvöld telja fangana ólöglega bardagamenn svokallaða sem megi beita óhefðbundnum yfirheyrsluaðferðum sem ég segi einmitt utan við bandarísk lög og rétt og talsmenn bandaríkjastjórnar hafa staðfastlega haldið því fram að þrátt fyrir að fangarnir hafi verið handsamaðir í tengslum við vopnuð átök ríkja í milli að þá njóti fangarnir í guantanamo herstöðinni ekki réttinda þriðja genfarsáttmálans sem fjallar um meðferð stríðsfanga og bæði bandaríkin og reyndar afganistan eru líka aðilar að þarna er mönnum haldið föngnum utan við lög og rétt mönnum eru ekki birtar ákærur þeir hafa ekki verið færðir fyrir rétt fá ekki lögfræðilega aðstoð hafa ekki getað leitað til dómstóla ekki getað haft samband við fjölskyldur sínar nema í gegnum ritskoðuð sendibréf og þá fyrir milligöngu alþjóða rauða krossins þessi meðferð bandaríkjastjórnar á föngunum í guantanamo hefur vakið harða gagnrýni mannréttindasamtaka alþjóðlegra stofnana og lagaprófessora sem hafa skorað á hana að veita föngunum réttindi stríðsfanga og leyfa í það minnsta óháðum og hæfum dómstólum að úrskurða um hvort fangana beri að telja stríðsfanga eða ólöglega bardagamenn

og skorað á bandaríkjastjórn að loka þessu fangelsi þar sem fangar eru beittir líkamlegum og andlegum kvölum með ýmsu móti meðal annars látnir standa tímunum saman í óþægilegri líkamsstellingu þeir eru sviptir svefni þeir eru látnir þola mikinn hita eða mikinn kulda stanslausa birtu og hávaða og fleira því um líkt á mannamáli eru slíkar aðferðir nefndar pyntingar sem eru aldrei réttlætanlegar og skýlaust brot á alþjóðamannúðar og mannréttindalögum tilraun bandaríkjastjórnar til þess að innleiða nýja skilgreiningu um ólöglega bardagamenn sem hvorki njóti verndar sem almennir borgarar né sem stríðsfangar og hægt sé að halda föngnum og jafnvel pynda árum saman án þess að það sé birt ákæra og tryggð réttlát málsmeðferð er ósvífin atlaga að allri viðleitni alþjóðasamfélagsins til þess að tryggja mannréttindi jafnt á tímum friðar sem ófriðar í heiminum

um þær aðferðir og þá skilgreiningu bandaríkjastjórnar sem ég hér nefndi verið allhávær og hún hefur leitt til þess

eiga við meðal annars þá úrskurðaði hæstiréttur bandaríkjanna nítjánda júní tvö þúsund og sex að sú túlkun að bandarísk lögsaga gilti ekki í guantanamo ætti ekki við rök að styðjast og varnarmálaráðuneyti bandaríkjanna gaf út sama ár í júlí þá yfirlýsingu að genfarsáttmálinn yrði virtur í guantanamo en aðstæðurnar geta þó engan veginn

og ljóst er að það er frekar í orði kveðnu

og þegar betur er að gáð þá reynast lög sem sett voru á bandaríkjaþingi síðastliðið haust ekki ná því yfirlýsta markmiði sínu að veita þeim þetta lögöryggi og þykja jafnvel grafa undan almennu réttaröryggi í bandaríkjunum í greinargerð er líka fjallað um lög sem sett voru í bandaríkjunum sautjánda október tvö þúsund og sex þar sem bandaríkjaforseta er falið að ákveða hvaða yfirheyrsluaðferðir teljist leyfilegar og einnig á það bent að í upphafi síðasta árs þegar fimm ár voru liðin frá því að fangelsið var tekið í notkun í herstöðinni í guantanamo þá voru settar og kynntar sérstakar vinnureglur fyrir sérstakan herdómstól í guantanamo þeirri stofnun var þar með heimilað að dæma sakborning á grundvelli sögusagna og framburðar sem hefur verið þvingaður fram meðal annars með pyntingum og þeim aðferðum sem ég rakti hér áðan verjandi sakbornings fyrir þessum sérstaka herdómstól í guantanamo situr skör lægra en saksóknari með því að vilji hann leggja fram leynileg sönnunargögn að þá má saksóknari fá að sjá þau en um sambærileg gögn sem saksóknari leggur fram gildir að verjandi fær ekki að sjá þau það má því ljóst vera að á þeim sex árum sem liðin eru frá því að fangelsi var sett á í herstöðinni á guantanamo þá hefur gagnrýni alþjóðasamfélagsins og gagnrýni innan bandaríkjanna ekki haft umtalsverð áhrif það má ljóst vera að bandaríkjastjórn mætir öllum kröfum um að hún standi við alþjóðaskuldbindingar sínar á þessu sviði af sömu þrákelkninni og áður það eru sex ár liðin frá því að fyrstu fangarnir voru fluttir inn í guantanamo á þessum tímamótum ellefta janúar síðastliðinn voru enn þá tvö hundruð sjötíu og sjö fangar í guantanamo en þeim hafði þá fækkað um hundrað á liðnu ári en voru flestir nær sjö hundruð talsins á þessum tímamótum sex ára afmælinu þá heimsótti aðmírállinn mike mullen sem er formaður herforingjaráðs bandaríkjanna herstöðina og fangelsið það vakti athygli fréttamanna sem voru viðstaddir þá heimsókn að hann lýsti því yfir við það tækifæri að hann mundi loka fangelsinu í guantanamo en hvers vegna vildi aðmírállinn formaður herforingjaráðs bandaríkjanna loka guantanamo það var ekki vegna þess að meðferð fanganna bryti í bága við alþjóðalög heldur vegna þess að umræður um fangelsið á alþjóðavettvangi hefðu haft skaðleg áhrif á ímynd bandaríkjanna hitt er svo annað mál að mike mullen aðmíráll hlaut að

við þessa sömu fréttamenn að lokun fangelsisins væri ekki á hans verksviði hann viðurkenndi einnig að honum væri ekki kunnugt um að neinar áætlanir væru uppi um að loka fangelsinu guantanamo hefði hins vegar svert ímynd bandaríkjanna haft skaðleg áhrif á hana því teldi hann að það ætti að loka henni það þarf ekki að hafa mörg orð um það hversu hættulegt fordæmi bandarísku pyndingabúðirnar í guantanamo eru réttarbrotum og dómsmorðum hefur síst fækkað í meintu stríði bandaríkjamanna og vesturlanda gegn hryðjuverkavá um allan heim grundvallarréttindi fólks sem tryggð eru í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum eru takmörkuð eða numin úr gildi með fáeinum stjórnvaldsaðgerðum gagnrýni bandaríkjastjórnar á mannréttindabrot annars staðar í heiminum hefur öll orðið mun ótrúverðugri fyrir vikið og róðurinn í baráttunni fyrir mannréttindum einungis þyngri á þetta hafa fjölmörg ríki bent og öll helstu

alþingi íslendinga og ríkisstjórn láti nú í sér heyra um mannréttindabrotin í guantanamo með skýrum hætti á alþjóðavettvangi og beiti sér fyrir því að fangabúðunum verði lokað þar með tekur alþingi undir kröfu mannréttindasamtakanna amnesty international sem einnig hafa hvatt bandarísk yfirvöld til að loka fangabúðunum en það má þó ekki verða til þess að fangarnir verði fluttir annað á sambærilega staði annars staðar eða í leynifangelsi og vísa ég þá til leynilegs fangaflugs sem mikið var í umræðunni á nýliðnu ári lykilatriði er að virða mannréttindi þeirra fanga sem þarna hefur verið haldið án dóms og laga og tryggja þeim réttláta málsmeðferð samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum mike mullen aðmíráll hefur af því áhyggjur að guantanamo hafi svert ímynd bandaríkjanna og haft skaðleg áhrif á hana alþingi íslendinga getur einnig skaðast af því að taka ekki af skarið í þessu efni amnesty international skoraði síðastliðið haust á þingmenn ekki í fyrsta sinn að láta nú í sér heyra mótmæla lögleysunni og mannréttindabrotunum sem þarna viðgangast og ég veit að ýmsir þingmenn brugðust vel við slíkum áskorunum nú er komið að því að rödd alþingis sem heildar heyrist